Sur certains points, je partage l'opinion de notre collègue mais comme, sauf erreur de ma part, il est de nationalité portugaise, je voudrais juste l'interroger, par curiosité, sur un point.